Ziua mondială a sănătății, marcată pe 7 aprilie, a avut în acest an ca temă rezistența la antibiotice, percepută ca o amenințare globală pentru sănătatea publică.

Animalele și alimentele de origine animală ar putea juca un rol în dezvoltarea rezistenței antimicrobiene la oameni, de aceea rezoluția dezbătută astăzi reprezintă un document important. Cel mai important cuvânt în orice discuție privind acest subiect este prudența.

Măsurile propuse prin această rezoluție în privința unei mai bune informări a veterinarilor și agricultorilor trebuie, de aceea, puse în aplicare cât mai activ. În ceea ce privește interdicția utilizării antibioticelor ca aditivi în hrana animalelor, aceasta trebuie să facă în mod obligatoriu obiectul unui acord la nivel internațional. Un studiu recent arată că în Statele Unite aproape jumătate din eșantioanele de carne testate în magazine conțineau stafilococi aurii, dintre care jumătate erau rezistenți la cel puțin trei clase de antibiotice. Acest fapt demonstrează folosirea pe scară largă a antibioticelor în creșterea animalelor și trebuie să spun că fermierii europeni s au săturat să fie singurii care își asumă și care respectă reguli cu riscul scăderii veniturilor.